Le fait marquant de ces élections, c'est que le candidat souverainiste du FPÖ a obtenu presque 50 des voix, ce qui est absolument extraordinaire par rapport au résultat qu'il avait auparavant. Quelles sont les conséquences pour Schengen?

Plus généralement, les peuples européens sont inquiets, ils ne veulent plus de cette Union européenne et, pour eux, ces élections présidentielles autrichiennes sont un formidable signe d'espoir.